Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche per quanto riguarda la Serbia è finalmente cominciato il lungo e faticoso percorso verso l'adesione all'Unione. Ritengo molto importante la menzione in questa relazione del collega McAllister, peraltro come molti hanno sottolineato e condivido pienamente decisamente equilibrata e aperta anche nello spirito a tutti noi relatori ombra che abbiamo partecipato,

A distanza di vent'anni, pensate, ancora dodicimila famiglie non conoscono la sorte dei loro cari per questo è fondamentale che la Serbia prosegua a collaborare con i vicini con lo stesso spirito della dichiarazione di Mostar. Da ultimo ricordo che da pochi mesi la Serbia ha assunto anche la presidenza dell'OSCE. Questo è un momento quindi particolarmente favorevole per farne un ponte e un mediatore privilegiato per dialogare con la Russia, visti gli intimi legami culturali e storici che li accomunano. Speriamo che possa essere una buona occasione per trovare un buon compromesso politico, rilanciare la diplomazia e far tacere i venti di guerra.